kilka tygodni po tym, jak ZimRights, organizacja ochrony praw człowieka w Zimbabwe, skierowała apel do rządu o powstrzymanie brutalnej polityki lokalnej policji, aktów przemocy i jawnego łamania praw człowieka, szef ZimRights został zatrzymany pod zarzutem domniemanego oszustwa i publikowania fałszywej dokumentacji na szkodę państwa. Wraz z nim aresztowano kilku innych członków organizacji. To tylko jeden z wielu przypadków zastraszania, prześladowań i aresztowań obrońców praw człowieka w Zimbabwe. Niestety takie praktyki stosowane są w tym kraju nagminnie, co budzi ogromny niepokój społeczności lokalnej i międzynarodowej. Potępiając wszelkie akty represji wobec działaczy organizacji pozarządowych, Unia Europejska powinna wywrzeć presję na władzach Zimbabwe, by niezwłocznie uwolniły przetrzymywanych nielegalnie obywateli. Pamiętajmy, że wolność zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi stanowią podstawę demokracji, do przestrzegania której rząd tego kraju zobowiązał się w ramach podpisanego globalnego politycznego porozumienia, tzw.